Zunächst möchte ich im Namen der Liberalen der Berichterstatterin Heide Rühle für ihren Bericht und die gute Kooperation danken. An dieser Stelle ist angesichts aktueller Diskussionen darauf hinzuweisen, dass die öffentliche Vergabe, die Ausschreibung, ein ganz wichtiges Mittel ist, um faire Preise für öffentliche Dienstleistungen und für die Beschaffung von Waren für die öffentliche Hand zu erhalten. Wettbewerb ist ein Element, damit mit unseren knappen Gütern auch wirtschaftlich umgegangen wird. Insofern ist das Positive in diesem Bericht, dass die öffentliche Auftragsvergabe vereinfacht werden soll. Damit soll gerade auch kleinen und mittleren Unternehmen die Beteiligung an diesen Ausschreibungen erleichtert werden. Hierzu zählen die konsequente Zulassung von Eigenerklärungen, die Aufteilung von Aufträgen in Lose, also ein mittelstandsfreundliches Ausschreibungsverfahren, und die Einführung eines elektronischen Vergabeausweises. Außerdem sollen Vergabebehörden bei Zuschlagserteilung neben dem Preiskriterium verstärkt auch die Qualität der zu beschaffenden Waren und Dienstleistungen berücksichtigen. Sinnvoll ist außerdem, dass Vergabebehörden künftig Lebenszykluskosten stärker einbeziehen sollen. Es geht also nicht mehr um das billigste Angebot, sondern um das wirtschaftlichste Angebot im Lebenszyklus. Auch die Umweltverträglichkeit soll stärker berücksichtigt werden. Das sind die positiven Punkte. In einigen Punkten sehen wir Liberale allerdings noch Korrekturbedarf.

Außerdem wollen wir auch weltweit einen offenen Markt, der nicht durch eine Bevorzugung von einheimischen Anbietern verzerrt werden darf. Wir wollen ja im Gegenzug auch, dass andere Länder ihre Märkte öffnen.